Er hat das Thema Stahlindustrie nicht nur mit seinem Bericht immer wieder in die parlamentarische Debatte eingebracht.

Die Krise des Sektors kann man fast mit einem Wort zusammenfassen Überkapazitäten. Wenn bis zu 350 Millionen Tonnen überwiegend chinesischer Billigstahl in den Weltmarkt drängen, bleibt wenig Platz für die Konkurrenz. Zur Unterstützung der europäischen Stahlindustrie müssen wir an drei Hebeln ansetzen.

Deswegen müssen wir mit höchstem Tempo für Klarheit sorgen hinsichtlich der Reform des Emissionshandels und der Gestaltung der Carbon leakage Liste.

Solange die Volksrepublik die entsprechenden fünf Kriterien nach der EU Definition nicht erfüllt, kann sie nicht als Marktwirtschaft anerkannt werden.

Drittens Die Krise darf nicht zu einer Spirale nach unten führen mit dem einseitigen Fokus auf Sparmaßnahmen und Werksschließungen.

Die EU kann hier unterstützen, indem sie ein Bündel an Maßnahmen zur Anwendung bringt, das zum Teil auch am

Der EU Sektor mag in den letzten Jahren an Bedeutung verloren haben, aber er ist weiterhin von großer Wichtigkeit für die europäische Industrie.